vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni atla gíslasyni fyrir afar góða og málefnalega ræðu ég vil nota þetta tækifæri hér og óska honum sem nefndarformanni og nefndinni allri alls velfarnaðar í störfum sínum þetta er gríðarlega mikið verk og háttvirtur þingmaður gerði afar vel grein fyrir því hvernig vinnu nefndarinnar verður háttað ég eins og væntanlega flest allir þingmenn aðrir en þeir sem sitja í nefndinni hef ekki gert mér grein fyrir því hvernig störfum nefndarinnar er og verður háttað og því þótti mér afar gott að fá þetta yfirlit ég er aðeins að velta fyrir mér þar sem þingmaðurinn háttvirti talaði um að tíminn væri knappur og ætlast til að nefndin skili í september hvort hann telji að sá tími dugi megum við vænta þess að nefndin muni skila af sér í góðum tíma vegna þess að ef það liggur þannig fyrir núna í upphafi starfsins að þetta verði meira verk ef til vill tel ég að það verði einfaldlega betra í upphafi að gefa nefndinni rýmri tíma ef þess þyrfti heldur en við förum aftur í gang í það ferli sem rannsóknarnefndin því miður fór í ekki það að ég sé að gagnrýna það ég held að það hafi verið frestur sem var nauðsynlegur og skilaði af sér góðu verki ég held að það væri betra fyrir alla bara upp á væntingar og vinnulag að nefndin fái þann tíma